Frau Präsidentin! Herzlichen Dank an die Kolleginnen und Kollegen, die sich an der Aussprache beteiligt haben. Ich halte es für ein wichtiges Feedback, nicht nur für uns, auch für die Kommission und letzten Endes auch für den Rat in diesem Zusammenhang. Frau Kommissarin! Ich kenne die Argumente der Kommission, mit denen sie uns seit fünf Jahren auf unser Anliegen antwortet. Aber trotzdem Wir setzen uns für Transparenz ein Transparenz gegenüber den Beschwerdeführern, die eine ganz wichtige Rolle spielen, und wir setzen uns ein für eine bessere Möglichkeit des Europäischen Parlaments, eventuelle Lücken oder Widersprüchlichkeiten in der eigenen Gesetzeswerdung kritisch betrachten zu können und dann das nächste Mal auch besser handeln zu können. Ich hoffe und weiß, dass das ein Thema für die nächste interinstitutionelle Vereinbarung sein wird, und ich hoffe, dass wir dort endlich einen Schritt weiterkommen, denn wir brauchen diese beiden Faktoren ganz dringend.

Denn bei denen besteht ja immer die Gefahr, dass sie in erster Linie gegen kritische Änderungsanträge von Leuten, denen man nicht das Wort lassen will, eingesetzt werden. Da habe ich wirklich große Bedenken. Die Unabhängigkeit dieser Institution ist natürlich auch besonders wichtig, wenngleich heute nicht gewährleistet. Die Beschwerdeführer um noch einmal darauf zurückzukommen machen uns darauf aufmerksam, welche Dinge wir eventuell übersehen haben, welche Doppelgleisigkeiten es gibt oder welche Unwilligkeiten in den Mitgliedstaaten bestehen, obwohl sie an der gesamten Prozedur der Gesetzeswerdung ja mitgewirkt haben. Und auch noch einmal Sie engagieren sich nicht nur für ihr eigenes Anliegen, sondern ihr Anliegen wird wichtig für alle Bürgerinnen und Bürger, die mit bestimmten Missständen in einzelnen Mitgliedstaaten oder in der Union konfrontiert sind. Deswegen brauchen sie Transparenz, und sie verdienen sie auch. Wir müssen das wirklich das nächste Mal in Ordnung bringen.

Hier brauchen wir die Möglichkeit, hineinzuschauen, denn bei der Implementierung werden die Probleme offensichtlich, die wir vielleicht übersehen haben oder die im Sinne eines Kompromisses dann unter Umständen falsch formuliert worden sind.